Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar! Die Europäische Union und Japan verbinden gute bilaterale Beziehungen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Beziehungen sind die bereits bestehenden starken Handelsstränge zwischen den beiden Partnern. Ich bin absolut der Meinung, dass diese auch weiterhin ausgebaut und vertieft werden sollen. Vor dem Hintergrund globaler Stagnation kann der Handel hierbei eine sehr wichtige Rolle spielen, um Länder und Regionen zu mehr Wirtschaftswachstum und so den Bürgerinnen und Bürgern auf beiden Seiten zu mehr Wohlstand zu verhelfen. Allerdings dürfen verstärkte Handelsbeziehungen nicht um jeden Preis hingenommen werden. Handelsabkommen einzugehen bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung gegenüber den europäischen Bürgerinnen und Bürgern, gegenüber den kleinen und mittleren Unternehmen, aber vor allem auch gegenüber der Umwelt. Ein genaues Abwägen der Vor und Nachteile, aber insbesondere ein respektvolles Agieren auf Augenhöhe, muss die Grundvoraussetzung für die Aufnahme von Handelsverhandlungen sein. Zusagen, Herr Kommissar, müssen auch eingehalten werden. Für mich von ganz besonderer Bedeutung ist der Bereich der Landwirtschaft. Ich hätte einige Fragen bezüglich Lebensmittelsicherheit, geografischer Ursprungsangaben und Bioprodukten. In Bezug auf die letzten Gespräche der Kommission mit den japanischen Delegierten hätte ich gerne Folgendes von der Kommission gewusst Haben Sie, Herr Kommissar, während der letzten Gespräche Hindernisse im Bereich der Lebensmittelsicherheit vernehmen können, und zwar nicht nur vor dem Hintergrund der Katastrophe von Fukushima, sondern ganz allgemein betrachtet? Weiters würde mich interessieren, wie es im Bereich der geografischen Ursprungsangaben für Lebensmittel aussieht.

welche Bewertungen würden Sie diesbezüglich abgeben? Meine dritte Frage bezieht sich auf den Bereich der biologisch produzierten landwirtschaftlichen Produkte. Wie kann man sich in diesem Bereich eine mögliche gegenseitige Anerkennung von Bioprodukten vorstellen, bzw. welche Anstrengungen unternimmt die Kommission in diesem Bereich ganz konkret? Es wurde heute schon von einigen Kollegen hervorgehoben, welch wichtiger Partner Japan für die Zukunft der europäischen Handelspolitik sein kann.